Das hatte ich Ihnen vorab auch mitgeteilt. Ich bin Ihnen trotzdem dankbar, dass Sie heute Morgen diesen Termin für uns verschoben haben und diese zwei Stunden bei uns oder es sind ja jetzt schon mehr als zwei Stunden im Parlament anwesend waren.

Also Die Einladung an Sie ist eine ständige. Ich glaube, das Ergebnis der Debatte ist auch eindeutig. Die Rechenschaftspflicht des Eurogruppenpräsidenten kann sich gegenüber dem Parlament nicht auf einen Ausschuss beschränken, sondern muss schon hier im Plenum stattfinden. Deshalb sind wir dankbar, dass Sie dieses neue Kapitel mit uns eröffnet haben. Wie wir jetzt weiter strukturell vorgehen, das müssen wir diskutieren.